Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, programul de acțiune pentru impozitare Fiscalis 2020 urmărește îmbunătățirea eficienței administrațiilor fiscale naționale, cooperarea la nivel european, simplificarea procedurilor, combaterea fraudei și a evaziunii fiscale. Programul a fost primit în mod foarte favorabil de către autoritățile naționale, care au cerut ca acesta să continue și în

Potrivit Comisiei Europene, majoritatea statelor membre se confruntă cu dificultăți în domeniul colectării taxelor și al funcționării administrației fiscale.

În România, evaziunea fiscală reprezintă aproximativ 15 din produsul intern brut, echivalentul a 20 de miliarde de euro anual, conform Consiliului Fiscal. Acești bani reprezintă o daună pentru cetățeni, în contextul în care ar putea fi folosiți pentru programe de relansare economică și de combatere a șomajului. Susțin, totodată, extinderea programului de acțiune pentru impozitare pentru țările din afara Uniunii Europene, inclusiv pentru cele candidate și potențial candidate la aderare și pentru țările partenere în cadrul politicii de vecinătate. Programul le va permite să își reformeze administrația fiscală și să avanseze pe calea integrării europene.